Takim dominującym elementem, który się przejawiał w państwa wypowiedziach był element demokratyczny tego całego procesu i kto powinien tak naprawdę w tym całym procesie decydować. Mam często przyjemność uczestniczyć w spotkaniach w parlamencie narodowym, moim własnym, w Polsce. To, co tam słyszę, to jest dokładnie to samo, tylko troszeczkę z innego punktu widzenia.

Semestr europejski właśnie temu służy. Z jednej strony, po raz pierwszy, tak jak Pan Komisarz zwrócił na to uwagę, Parlament Europejski jest włączony w cały proces decyzyjny.

Wie, jakie stanowisko zajął rząd, przygotowując projekt budżetu i krajowe programy reform i sam, korzystając wyłącznie z własnej autonomii, decyduje, w jakim zakresie i jak to będzie implementowane, bo to parlament narodowy podejmuje ostateczną decyzję, co do kształtu budżetu krajowego, czyli najważniejszego instrumentu do realizacji polityki makroekonomicznej w danym kraju. Trudno mi się więc zgodzić, że cały proces pozbawiony jest elementu demokratycznego i przejrzystości, bo instytucja, która ma największy wpływ na cały proces jest właśnie w tej chwili w to włączona. Trudno powiedzieć, czy ten cały proces, cały semestr europejski jest dużym sukcesem czy nie, bo proces się jeszcze nie zakończył. Nie wiemy, jak parlamenty krajowe przełożą do budżetów narodowych rekomendacje Unii Europejskiej na temat priorytetów danego kraju w polityce makroekonomicznej. Semestr europejski miał służyć przede wszystkim włączeniu parlamentów krajowych w proces, pokazaniu parlamentom krajowym i innym instytucjom, przede wszystkim krajowym, bo to one podejmują ostatecznie decyzje, o zagrożeniach, jakie mogą czyhać na ich kraj bądź istnieją już w tej chwili. Chodzi o to, żeby zniwelować nierównowagi makroekonomiczne, które pojawiały się między państwami członkowskimi.

sytuacji gospodarczej danego kraju.

W mojej ocenie więc przynajmniej struktura semestru europejskiego jest prawidłowa, trudno zarzucić jej brak demokratycznych reguł.